þessar aðgerðir hafa leitt til þess að þjóðlendur hafa stækkað til muna og af því leiðir að ábyrgð ríkisins vex að sama skapi og varla dugir yfirvaldinu að kallast vörslumaður lands án þess að því fylgi nokkrar skyldur eða kvaðir þessar breytingar hljóta því að krefja stjórnvöld um aukna yfirsýn og aukna ábyrgð á meðferð og umsýslu þessa lands þetta kemur allt upp í hugann við fréttir þær sem bárust þjóðinni í síðasta mánuði þegar ljóst var að umhverfisstofnun hafði heimilað brottnám hrafntinnu úr friðlandinu við hrafntinnusker í þeim tilgangi að klæða með henni þjóðleikhúsið að utan gefið var leyfi fyrir að fjarlægja fimmtíu tonn af þessari fágætu steintegund leyfið var veitt af umhverfisstofnun þann tuttugasta og annan september og fengurinn var færður til byggða af flugbjörgunarsveitinni á hellu í áföngum á tíu dögum þann sjöunda október segir hjörleifur guttormsson fyrrverandi alþingismaður á heimasíðu sinni með leyfi forseta flest er með ólíkindum við þennan gerning vörsluaðili friðlands að fjallabaki heimilar umrætt efnisnám um leið og hann bendir góðfúslega á að hrafntinna í hæsta gæðaflokki er fágæt bæði á landsvísu og heimsvísu og náttúruverndargildi hennar hátt af þeim sökum hvorki þjóðleikhúsið né umhverfisstofnun gerðu opinberlega grein fyrir því hvað væri í bígerð og umhverfisstofnun steinþagði um umrædda leyfisveitingu í niðurlagi bréfs umhverfisstofnunar til línuhönnunar sem dagsett er tuttugasti og annan september síðastliðinn bendir stofnunin á að framkvæmdaaðila beri að leita leyfis rangárþings ytra og forsætisráðuneytisins nú er það svo að það er ekki einungis hrafntinna sem þarf til þess að klæða þjóðleikhúsið að utan að mati þeirra sem eru að vinna það verk heldur þarf líka silfurberg nú höfum við þær fréttir af austurlandi að hreppsnefnd breiðdalshrepps hafi veitt framkvæmdarleyfi fyrir silfurbergsnámi í landi höskuldsstaðasels í breiðdal nú er það svo að silfurberg er hvorki vernduð né friðlýst steintegund en þó gilda reglur um efnistöku af þessu tagi sem ég hafði haldið að ættu að heyra undir umhverfisráðuneytið og umhverfisyfirvöld en það kemur í ljós þegar hæstvirtur umhverfisráðherra er spurður í fjölmiðlum um þessi mál að hún kemur af fjöllum og veit ekki haus eða hala á málinu og er alls ekki kunnugt um það nú tel ég einboðið að við fáum svör frá hæstvirtum forsætisráðherra um það hvernig hefur verið á þessu málum haldið í forsætisráðuneytinu og hann upplýsir þingheim um það á þessum degi sem er sögulegur að þessu leyti því nú hafa verið stofnuð félagasamtök hrafntinnuskeri og segir mér svo hugur að stjórnvöld séu ekki búin að bíta úr nálinni í þessu vandasama máli